borist hefur svohljóðandi bréf frá ásmundi einari daðasyni níundi þingmaður norðvesturkjördæmis hér með tilkynnist að ég hef í morgun með tölvupósti til vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sagt mig úr þingflokknum ég mun héðan í frá starfa sem óháður þingmaður reykjavík fjórtánda apríl tvö þúsund og ellefu ásmundur einar daðason